Der Wirecard Skandal hat nicht nur dem deutschen, er hat dem gesamten europäischen Kapitalmarkt immens geschadet. Seit 2015 diskutieren wir einen Aktionsplan nach dem anderen zur Schaffung einer europäischen Kapitalmarktunion. Dabei muss der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher, der Kleinanlegerinnen und Kleinanleger oberste Priorität haben. Doch gerade die dafür wesentlichen Kontrollmechanismen haben wir nicht. Der Wirecard Skandal hat es einmal mehr deutlich gemacht Versagen der beteiligten Aufsichtsbehörden, Marktmanipulation, Insiderhandel und so weiter und so fort. Deshalb wird einmal mehr deutlich Ohne eine direkte und einheitliche europäische Aufsicht wird der nächste Bilanzskandal nicht lange auf sich warten lassen.

Die Marktdominanz und die Interessenskonflikte der Big Four müssen durchbrochen werden.